frú forseti ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir þessa skýrslu og óska um leið nýjum ráðherrum velfarnaðar í þeirra störfum en það sem situr eftir eftir þessa skýrslu hæstvirts forsætisráðherra er stóra spurningin hvað þýða þessar stöðugu mannabreytingar í ríkisstjórn við höfum fengið skýrslu um að þetta sé í samræmi við upphaflega áætlun um fækkun og einföldun stjórnsýslunnar og það hafi ávallt staðið til að fækka ráðherrum en það sem við höfum séð á kjörtímabilinu er stöðugur hringlandaháttur til dæmis þrír ráðherrar í velferðarráðuneytinu hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra er nú kominn aftur í það ráðuneyti eftir að hafa haft viðkomu í fjármálaráðuneytinu nú höfum við fengið nýjan hæstvirtur fjármálaráðherra sem sjálfur sagðist í upphafi einungis ætla að verma sætið í nokkra mánuði og því er ósvarað enn af hæstvirtum forsætisráðherrann hvort við fáum enn einn ráðherrann þriðja ráðherrann í fjármálaráðuneytið á þessu kjörtímabili og ég gæti haldið áfram gæti til dæmis nefnt það að hæstvirtur utanríkisráðherra sagði að það væri líka kominn tími á hæstvirtan forsætisráðherra sjálfan það væri kominn tími á að hún mundi víkja og það yrði skipt um formann það sem fólk er að biðja um í tengslum við breytingar sem eru jafnumfangsmiklar og þær sem hér er verið að

hafið umræðu um það sem er svo augljóst og auðvitað aldrei nefnt eða viðurkennt af forustu ríkisstjórnarinnar sem er það að jón bjarnason fyrrverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra fór að sjálfsögðu úr þeim stóli vegna þess að hann sýndi ekki samstarfsvilja í evrópusambandsviðræðunum það er meginástæðan það vita þetta allir þó forusta ríkisstjórnarinnar vilji ekki viðurkenna það það sem stendur þó upp á nýjan sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra er að svara því hvernig hann hefur lofað forsætisráðherra að haga sér með öðrum hætti í viðræðunum um aðild að evrópusambandinu ætlar nýr sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra til dæmis að ganga frá samningum á sviði sjávarútvegsmála við evópusambandið handsala og skrifa undir þann kafla og styðja þann kafla þegar hann kemur heim eða ætlar hann að halda í hugmyndina um að geta staðið gegn samningum sem hann sjálfur stendur að þetta stendur upp á fyrrverandi fjármálaráðherra og nýjan sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að svara og það er sjálfsagt að gera þá kröfu til forsætisráðherra að þetta sé skýrt það vita allir að það eru evrópusambandsmálin sem eru ein rót þeirra breytinga sem hér hafa orðið og fólkið í landinu kallar eftir svörum um það hvaða breytingar verða þá á viðræðuferlinu í framhaldinu þetta eru sjálfsagðar og eðlilegar spurningar sem ekki hefur verið svarað það er engin ástæða til að gera lítið úr þeim sparnaði sem getur orðið við fækkun ráðuneyta en það er hins vegar ástæða

reynsla af því að hafa búið til þetta stórt ráðuneyti með jafnstóran hluta fjárlaganna undir er það í raun og veru svo ég leyfi mér líka að draga það í efa að það sé í raun og veru skynsamlegt að þjappa valdinu jafnmikið saman og hér hefur verið gert að ég tali ekki um þegar einn og sami ráðherrann fer með allt að fimm ráðuneytum eins og stefnir í að hæstvirts fráfarandi fjármálaráðherra núverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra efnahags og viðskiptaráðherra og jafnvel líka iðnaðarráðherra fari með fimm ráðuneyti er það hugmyndin er það heppilegt til að geta kallað menn til ábyrgðar vegna þeirra starfa sem þeir hafa tekið að sér eru ekki líkur til þess með meiri valddreifingu með því að dreifa verkefnunum betur þá séu verkefnunum betur sinnt og ábyrgðin skýrari þetta hlýtur að þurfa að taka með í þessari umræðu

að það eru þrjú ár leiðin síðan ríkisstjórnin tók til starfa og það er enn ekki ljóst hvernig þessum málum verður háttað það sem eftir lifir af kjörtímabilinu það er þetta eina ár það er ekki enn búið að ganga frá á þremur árum hvernig þessum málum verður fyrir komið í stjórnarráðinu hér hafa síðan komið til umræðu og forsætisráðherra í skýrslu sinni rekur nokkur mál sem ástæða er til að staldra við í fyrsta lagi varðandi hinn vaxandi kaupmátt það er að sjálfsögðu fagnaðarefni ef það mælist svo að kaupmáttur sé vaxandi en við þurfum líka að gæta að okkur og spyrja um grundvöll þess og einmitt eins og fram kom í máli hæstvirts forsætisráðherra þá eru eingreiðslurnar að hafa mjög mikil áhrif og

og kjarasamningarnir að öðru leyti frá síðasta vori fimm þúsund ný störf fimm þúsund ný störf kallar hæstvirts utanríkisráðherra sem vill losna við formanninn sinn frammi í og ég verð að segja að það er algert lágmark hæstvirts utanríkisráðherra það er lágmark fyrir okkur í þessari stöðu eftir að hafa tapað tuttugu þúsund störfum að vinna til baka á þeim árum sem eru fram undan allt að tuttugu þúsund ný störf það er verkefnin ef ríkisstjórnin vill bera á borð og láta fella einhverja dóma um sín verk í atvinnusköpun þá liggur dómur atvinnulífsins fyrir hann er sundurliðaður lið fyrir lið svikin loforð upp um alla veggi forsætisráðherra vill fyrst og fremst tala um samtök atvinnulífsins minnist

vilja losna við ríkisstjórnina stéttarfélögin vegna svikinna loforða ef áform ríkisstjórnarinnar á stöðugleikasáttmálanum frá vorinu tvö þúsund og níu eða miðju sumri tvö þúsund og níu hefðu gengið eftir hefðu fjárflutnignar á síðasta ári verið um hundrað fimmtíu milljörðum meiri heldur en raunin varð það er hinn kaldi veruleiki sem við hljótum að þurfa að ræða um enn stend ég hér og segi að það þokist ekki neitt í rétta átt á neinu sviði ég stend ekki

hún hefur gert hún verður að kannast við stöðugleikasáttmálann og hvern einasta lið í honum og áætlun um verklegar framkvæmdir sem fylgi því skjali það þýðir ekki að koma hingað upp og segja menn vera með rakalausan áróður gegn ríkisstjórninni þetta er ekki þannig breytingar á skattkerfinu hafa að sjálfsögðu verið til tjóns ekki til framfara hæstvirtur forsætisráðherra segir að svo og svo hátt hlutfall skattgreiðenda greiði núna hlutfallslega lægri skatta hvernig eru hlutföllin þegar að er gáð ef við miðum við sömu laun óbreytt laun þá eru allir

að greiða sömu eða hærri skatta það er staðreynd málsins óbreytt laun þá eru skattarnir hinir sömu upp að tvö hundruð þúsund eða hærri það er veruleikinn sem fólkið býr við ekki einhver hlutfallslegur veruleiki sem er diktaður upp í stjórnarráðinu ég fagna því að ríkisstjórn samfylkingarinnar og vinstri grænna sé að tala fyrir því að losa um eignarhald á eigum ríkisins sem hægt er að nota í skynsamari verkefni eins og að greiða niður skuldir einkavæðing banka er það síðasta sem ég átti von á að vinstri grænir mundu átta styðja en ég tek eftir því að hæstvirtur fjármálaráðherra og forsætisráðherra eru hlynntir því og virðast hafa fengið samþykki fyrir því hjá vinstri

í sjávarútvegsmálunum er greinilega stefnt að því að hrinda í framkvæmd á vorþinginu það er lögfesta miklar breytingar þá vil ég benda á stærsta misskilninginn í sjávarútvegsmálum sem enn veður uppi um allt hann er þessi að ekki hafa verið gerðar neinar breytingar á sjávarútvegskerfinu það hafa verið gerðar á þessu kjörtímabili stórkostlegar breytingar á sjávarútvegsstefnunni til dæmis með strandveiðunum og með stórhækkuðu veiðigjaldi það er búið að tvöfaldast útgerðin er að greiða tæpa tíu milljarða á ári í veiðigjald það er búið að taka mörgum milljörðum meira af greininni til að skila til almennings þá má ekki gera lítið úr því í samhengi við þessa umræðu auðlindasjóður

sjálfbæru auðlindir að vera að búa til einhvern sérstakan sjóð fyrir þær fyrir því hafa ekki verið færð nein rök það sem okkur skortur enn þrátt fyrir ráðherrakapal ríkisstjórnarinnar þrátt fyrir að það séu komnir nýir til að verma sætin þá skortir okkur skýra stefnu sem er líkleg til að vinna okkur út úr ástandinu sem hér hefur skapast leiðin út úr þeirri